Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani! Slovenija je ena redkih držav brez sirotišnic. To je nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni. Da je tako, se lahko zahvalimo predvsem kvalitetno zasnovanemu in vzpostavljenemu inštitutu rejništva. V Sloveniji je šeststo štirideset rejnic in rejnikov, pri katerih je nameščenih približno devetsto otrok, ki zaradi takih ali drugačnih okoliščin ne morejo živeti s svojimi starši. Otroci v rejništvu pridobijo ali ohranjajo izkušnjo družinskega življenja. Te zagotovo ne bi mogli izkusiti v institucionalnem varstvu, ne glede na požrtvovalnost osebja ali stroke. Varnost zavetja družine, če je pa, čeprav rejniške in čeprav le za prehodno obdobje, je nenadomestljiva. Pred dvemi leti sprejet družinski zakonik - se opravičujem, zvrtelo se mi je. Smem nadaljevati kasneje? Moram se usesti. Hvala lepa.